Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, si j'ai décidé de déposer plusieurs amendements à l'excellente proposition de M.

Je pense qu'on peut lui rendre hommage ce soir. Nous devons prendre conscience que la disparition des abeilles équivaudrait à un bouleversement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une telle modification de la biodiversité mettrait en danger la diversité alimentaire qui est vitale. Ce dérèglement en profondeur des écosystèmes anéantirait toute perspective pour les générations futures. La disparition des pollinisatrices est à prendre au sérieux, car le déclin se mesure désormais à l'échelle mondiale, chez les populations sauvages comme chez l'abeille domestique. Cacao, vanille, melon, fruit de la passion, toutes ces cultures tropicales sont totalement dépendantes des pollinisatrices pour leur production de fruits et de graines. Sur tous les continents et de plus en plus souvent, les productrices de miel meurent dans des proportions trop importantes à la sortie de l'hiver. En Europe, nombre d'apiculteurs ont dû mettre la clé sous la porte.

Sans les butineuses, la plupart des cultures n'atteindraient plus une production satisfaisante. C'est le cas de nombreuses espèces sauvages, mais aussi des arbres fruitiers, des protéagineuses et des cultures maraîchères. Il est donc difficile d'imaginer un repas auquel les abeilles ne soient pas associées de près. Les causes de leur régression sont connues l'élimination de leurs sites de nidification, la raréfaction des plantes qui leur fournissent nectar et pollen, mais aussi les maladies, les parasites, et surtout l'épandage de pesticides, et plus spécifiquement de pesticides neurotoxiques, particulièrement destructeurs pour les abeilles. Les agriculteurs comme les jardiniers doivent prendre conscience que les abeilles sont totalement démunies vis à vis des produits toxiques et qu'elles sont de précieux auxiliaires de leurs cultures à protéger en priorité. Je termine en vous disant que nous devons réagir car nous ne pouvons pas accepter le miel venu d'ailleurs de moindre qualité et ne répondant pas à nos critères rigoureux de production comme une fatalité, comme la seule alternative à la lente pénurie de miel qui s'installe en Europe.